Vreau să mă alătur și eu celor care protestează față de modul în care înțeleg autoritățile azere să procedeze în relația cu instituțiile europene. Este, într adevăr, dezamăgitor tratamentul aplicat reprezentanților la Baku ai OSCE în Europa și Consiliul Europei, cu atât mai mult cu cât Azerbaidjanul va prelua anul viitor președinția OSCE. Condamn arestarea lipsită de probe și motivată politic, precum și detenția ilegală, de peste patru luni, a unuia din liderii opoziției, Ilgar Mammadov, candidat la alegerile prezidențiale din octombrie. Din păcate, deși Azerbaidjan participă într un mod activ la politica europeană de vecinătate, situația drepturilor omului se deteriorează grav în ultimii ani. Cerem autorităților azere să asigure un proces electoral democratic și să respecte drepturile opoziției și libertatea mass media, inclusiv a celor online, care sunt amenințate de noile reglementări penale.